Conform articolului 122 din Regulament, această situație nu poate face obiectul unei rezoluții de urgență. Nu este o chestiune care vizează statul de drept, nu este o chestiune care vizează democrația, nu este o chestiune care să vizeze drepturile omului. Aplicarea acestei chestiuni în relațiile dintre două țări recunoscând cu toții că a fost vorba de un acord care a funcționat perfect legal și ambele părți, atât Ungaria, cât și Azerbaidjanul și au respectat drepturile poate face obiectul unei indignări, dar nu al unei rezoluții politice, într o împrejurare în care situația securitară din zonă poate fi

Și aș vrea să întreb retoric, cum vă explicați că în presa de la Erevan deja se știe că această rezoluție a fost adoptată. Aș vrea să nu mai încercăm să jucăm în această cauză meciuri în favoarea uneia sau alteia dintre părți, reușind să destabilizăm o situație în care Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol hotărâtor. De aceea grupul liberal și a retras semnăturile de pe această rezoluție, de aceea grupul liberal nu o va vota.